frú forseti ég furða mig nú svolítið á þeirri umræðu sem hér fer fram þar sem aftur og aftur er talað um það hér í ræðupúlti alþingis að stjórnarandstaðan hafi uppi ábyrgðarlausar upphrópanir um efnahagsmál hafi uppi ábyrgðarlausar tillögur ég kalla eftir því hjá háttvirtum þingmanni tek nú hana hér sem einn margra sem hafa talað á þessum nótum hverjar eru þessar ábyrgðarlausu tillögur það sem við höfum fyrst og fremst kallað eftir í stjórnarandstöðunni núna í meira en ár er það að stjórnarliðið geri eitthvað af því sem það gefur fyrirheit um

stjórnarandstöðuþingmenn hafa margir sem eðlilegt er og ég geri það með þeim fagnað því að gjaldeyrisvaraforðinn hafi verið efldur og ég hef fagnað í mínum skrifum mörgu af því sem hefur verið gert en við höfum kallað eftir því að fleira sé gert og þegar talað er um ábyrgðarleysi og upphrópanir þá hefur mér fundist þær helst eiga við um þá sleggjudóma sem hér birtast

hvað raunverulega hefur verið sagt háttvirtur þingmaður ámælti hér stjórnarandstöðuþingmönnum fyrir það að hafa ekki hlustað á ræðu hæstvirts forsætisráðherra ég er alla vega að bera það af mér ég hlustaði á hana af mikilli athygli og var sammála sumu en öðru ekki en ég spyr á móti hefur háttvirtur þingmaður ragnheiður árnadóttir lesið tillögur sem stjórnarandstaðan hefur komið fram með í efnahagsmálum hvar er viljinn til samstöðu og viljinn til samstarfs í þeim erfiðu aðstæðum sem ríkja í íslensku hagkerfi hjá stjórnarliðinu eða er það meiri hlutinn sem ætlar